hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um skattafslátt vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu þingsályktunartillagan fjallar um að fela fjármála og efnahagsráðherra að undirbúa og leggja fram á alþingi frumvarp til laga um breytingar á lögum um tekjuskatt númer níutíu tvö þúsund og þrjú með síðari breytingum sem feli í sér heimildir ráðherra til að útfæra og setja reglur um að þeim skattskyldu mönnum sem greiða þurfi háan kostnað vegna ferða til og frá vinnu innan tiltekinna og skilgreindra atvinnusvæða innan lands verði veittur afsláttur af tekjuskatti í framhaldinu útfæri ráðherra og setji slíkar reglur það eru nokkrir þingmenn framsóknarflokksins sem eru flutningsmenn þessarar tillögu en það eru háttvirtir þingmenn sem hér stendur elsa lára arnardóttir jóhanna maría sigmundsdóttir ásmundur einar daðason höskuldur þórhallsson og silja dögg gunnarsdóttir herra forseti í greinargerð með þingsályktunartillögunni kemur fram að tillaga sama efnis hafi verið lögð fram áður það er á löggjafarþingi númer hundrað og fjörutíu það var mál númer sex hundruð þrjátíu og níu á löggjafarþingi númer hundrað fjörutíu og eitt sem mál númer hundrað og fimm einnig kemur það meðal annars fram í greinargerð að síðustu ár og áratugi hafa þéttbýliskjarnar stækkað auk þess sem samgöngur hafa víða batnað samhliða því hafa miklar breytingar orðið á þróun byggða og atvinnusvæða

í skilgreindu þéttbýli sem í dreifbýli hefur í síauknum mæli leitað í störf í nágrannabæjar og sveitarfélögum þannig að skilgreiningar og hugmyndir um atvinnusvæði hafa verið að breytast þessi þróun hefur leitt af sér sífellt stækkandi atvinnusvæði og lengri akstur og ferðir vegna vinnu þessi þróun er jákvæð og styrkir byggðir landsins en stækkandi atvinnusvæðum og ferðum fólks langar leiðir í og úr vinnu fylgja einnig vandamál meðal annars hár eldsneytiskostnaður því eldsneytisverð hér á íslandi hefur sjaldan verið jafn hátt nauðsynlegt er að unnið sé að því að auka vægi almenningssamgangna á hverju atvinnusvæði fyrir sig en þar er víða pottur brotinn það er ljóst að á sumum atvinnusvæðum er engum almenningssamgöngum til að dreifa og yfir langan veg að fara til og frá vinnu það er því tillaga flutningsmanna að ráðherra verði falið að undirbúa og leggja fram á alþingi frumvarp til laga um breytingu á tekjuskattslögum sem feli í sér heimild ráðherra til að setja reglur um að þeim skattskyldu mönnum sem greiða þurfa háan kostnað vegna ferða til og frá vinnu innan tiltekinna og skilgreindra atvinnusvæða verði veittur afsláttur af tekjuskatti fái frumvarpið lagagildi útfæri ráðherrann og setji slíkar reglur

og hér á eftir ætla ég að rekja smá dæmi um útfærslu á ívilnunarkerfum meðal annars í danmörku svíþjóð og noregi í danmörku geta launþegar fengið ákveðinn skattafslátt ef ákveðin skilyrði eru til staðar reglurnar eru þær ef vinnustaður launþegar er í meira en tólf kílómetra fjarlægð frá heimili sem sagt að eknir séu meira en tuttugu og fjórir kílómetrar í og frá vinnu á hverjum vinnudegi er réttur að skattafslætti vegna aksturs í og úr vinnu launþegar á jaðarsvæðum fá tvær komma eina danskar krónur í skattafslátt fyrir hvern kílómetra sem ekið er umfram tuttugu og fjóra kílómetra á hverjum vinnudegi taxtinn er sá sami fyrir hvern kílómetra umfram hundrað og tuttugu kílómetra á heimasíðu ríkisskattstjóra í danmörku má sjá hvaða svæði eru skilgreind sem jaðarsvæði en mörg þeirra eru í útjaðri danmerkur jaðarsvæðin eru skilgreind út frá ákveðnum þáttum til dæmis lágum tekjum þar sem tekjur á hvern íbúa fara ekki yfir níutíu prósent af landsmeðaltali en einnig er litið á íbúaþróun við mat á jaðarsvæðum ef við tökum svíþjóð sem dæmi í svíþjóð er veittur skattafsláttur samkvæmt eftirfarandi skilyrðum það þarf að vera minnst fimm kílómetrar á milli heimilis og vinnustaðar launþegi þarf að spara samanlagt tvær klukkustundir í ferðatíma við að nota bíl fremur en að nota opinber samgöngutæki eins og til dæmis strætisvagn ef farið er á bíl minnst sextíu daga á ári og þrjú hundruð mílur eknar í tengslum við starfið er einungis veittur afsláttur fyrir þá daga sem ekið er í tengslum við starfið ef ekið er minnst hundrað og sextíu daga á ári og minnst þrjú hundruð mílur í tengslum við starf er afslátturinn veittur fyrir fjölda daga sem ekið hefur verið í og úr vinnu skattafsláttur er einungis veittur fyrir útgjöld umfram tíu þúsund sænskar krónur ef almenningssamgöngur eru ekki mögulegar í minnst tvo kílómetra á leiðinni milli heimilis og vinnu er veittur skattafsláttur fyrir alla leiðina í bíl taxtinn er átján hundruð og fimmtíu sænskar krónur fyrir hverja mílu sem ekin er í slíkum tilvikum er skattafslátturinn einungis gefinn fyrir upphæð umfram tíu þúsund sænskar krónur ég ætla að ljúka þennan samanburð við að ræða aðeins um noreg í noregi er svipað fyrirkomulag og í danmörku og svíþjóð þegar kemur að skattafslætti vegna aksturs í og úr vinnu greitt er fyrir unna vinnudaga en veikindadagar og annað slíkt kemur til frádráttar taxtinn fyrir árið tvö þúsund og ellefu var núll komma sjö norskar krónur fyrir hvern kílómetra að frádregnum neðri mörkum sem eru þrettán þúsund níu hundruð og fimmtíu norskar krónur sem var að vísu taxti fyrir árið tvö þúsund og tólf launþegar búsettir í noregi sem sækja vinnu í öðru landi eiga rétt á afslætti vegna aukaútgjalda það er vegna matar húsnæðis og heimsóknarferða lögheimili þarf að vera skráð í noregi og launþegi greiðir skatt til viðkomandi sveitar eða bæjarfélags einnig þarf hann að þiggja laun samkvæmt launasamningi gerðar eru kröfur um fjölda ferða milli vinnustaðar og heimilis kröfurnar eru ólíkar eftir því hvort viðkomandi er einstaklingur eða fjölskyldumaður ég legg til að málinu verði vísað til efnahags og viðskiptanefndar að umræðu lokinni